Die Bereiche Menschenrechte und Demokratie sollten kohärent in allen Politikbereichen wie Außen Sicherheits Handels und Entwicklungspolitik stärker integriert sein. Das ist besonders wichtig für die Umsetzung der 2030 Ziele, die in New York in diesem Herbst festgelegt wurden.

Hervorheben möchte ich, dass das Zusatzprotokoll für soziale und kulturelle Menschenrechte von den meisten der europäischen Staaten bis jetzt nicht unterzeichnet wurde.

Wichtig sind zudem verbindliche Standards in Unternehmen soziale Standards und die Einhaltung der IAO Kernarbeitsnormen.